Vážený pán predsedajúci, pred dvomi týždňami som v rámci projektu Euroscola diskutoval so študentmi strednej školy v baníckom regióne. Život niekoľko tisíc rodín tu závisí od ťažby uhlia. Študenti veľmi dobre chápu, že ak si nebudeme chrániť životné prostredie, naše ovzdušie už v tomto storočí nebude dýchateľné. Pýtali sa ma, čo však bude s baníckymi rodinami, ktoré stratia prácu. Treba ich ubezpečiť, že vyčleníme miliardy eur, aby sme riešili spoločenské, sociálno ekonomické a environmentálne dôsledky pre tých pracovníkov a ich rodiny, ktorých nepriaznivo ovplyvňuje prechod z uhlia na čisté formy energie. Je v našom spoločnom záujme, aby títo ľudia mohli získať zodpovedajúce zamestnanie.